De aceea salut propunerile făcute de Comisia Europeană, salut progresele realizate de comisarul Šemeta în acest domeniu, precum și propunerile din rapoarte privind prevenirea evaziunii fiscale prin paradisuri fiscale. Consider însă de datoria mea să propun două măsuri noi, care să fie mai percutante în a obține succes în această luptă împotriva evaziunii prin paradisuri fiscale. În primul rând, să interzicem tranzacțiile de orice natură făcute în Uniunea Europeană de către companii înregistrate în paradisuri fiscale care nu vor să încheie acorduri de transparență și de schimb automat de informații cu Uniunea Europeană deci nu numai în ceea ce privește achizițiile publice, ci interzicerea oricărui fel de tranzacții în spațiul Uniunii Europene. În al doilea rând, să luăm propunerea bună care a apărut în Marea Britanie ca societățile multinaționale să fie obligate să declare public profiturile obținute în toate țările din afara Uniunii Europene unde au unități înregistrate.